Aussi bien la Commission que le rapport ne mettent pas le doigt sur les moyens. Ce qu'il faut, c'est une politique volontariste, effectivement, avec une politique publique, car le marché ne voit pas à long terme sur les 10 à 15 ans. Ce qu'il faut, ce sont des financements à long terme. 10 simplement d'économies d'énergie sur les importations représentent à peu près, avec un retour d'investissement sur 10 ans, 400 milliards d'investissements. Si vous rajoutez ce qui doit être fait pour les énergies nouvelles ou le transfert, comptez 500 milliards. Vous ne donnez pas de réponse sur les moyens.